Am votat împotriva rezoluției deoarece, cât timp statutul regiunii Kosovo nu este clarificat, negocierile cu Uniunea nu pot avansa. De asemenea, nu sunt de acord ca negocierile dintre Uniune și Serbia să fie condiționate de progresele în dialogul Belgrad Priština. În ciuda acestui fapt, susțin normalizarea relațiilor dintre cele două părți și consider că, astfel, se poate asigura stabilitatea întregii regiuni.

Totodată, funcționarea sistemului judiciar este deficitară, așa cum o arată, de altfel, și raportul. Nu în ultimul rând, deși regiunea aspiră la statutul de candidat, autoritățile de acolo nu au fost capabile să abordeze eficient problema discriminării minorităților, criteriu fundamental pentru apropierea de Uniune.